Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor commissario, abbiamo un'ennesima possibilità di discutere dell'argomento che, tra i tanti argomenti che impattano sullo sviluppo economico del nostro continente, ricopre un ruolo così importante e così trasversale da costringerci a delle posizioni politicamente sempre più solide e sempre più europee. Senza trasporti efficaci ed efficienti non esiste la possibilità di uno sviluppo reale e di uno sviluppo sostenibile e non dimentichiamo che lo sviluppo, e quindi anche il trasporto, è sostenibile non solo se rispetta le regole del presidio ambientale, che noi vogliamo vengano rispettate, ma è sostenibile se tiene anche dal punto di vista economico e tiene nel tempo. Allora, dal punto di vista della partita di cui oggi discutiamo, i criteri introdotti e mantenuti nella relazione, quindi chi usa paga e chi inquina paga, sono criteri che noi condividiamo perfettamente. Io ritengo e l'esperienza del mio paese, l'Italia, lo documenta chiaramente che l'introduzione del criterio del pedaggio a distanza sia sufficientemente affidabile per rispettare questi pilastri. È vero anche che vi sono tanti altri elementi che incidono positivamente sul rispetto e sulla tutela dell'ambiente, ma non devono andare ad aggiungersi a questo criterio della distanza, che è più che sufficiente. Diversamente, l'onere per chi utilizza il trasporto diventerebbe tale da trasformare il trasporto non più in una risorsa per lo sviluppo ma in un costo che, giustamente, i cittadini respingerebbero.